Chcem povedať zároveň, že vám aj všetkým poslali listy s mnohými argumentmi, kde môžem celkom pokojne povedať, že väčšina týchto argumentov sú dezinterpretácie, výmysly a vyskytujú sa aj zámerné klamstvá. Slovenský jazykový zákon v plnej miere dodržiava všetky otázky ľudských práv, zároveň aj práv ochrany jazyka menšín. Myslím si, že je to veľmi nebezpečná politika, ktorou maďarskí poslanci takto priamo a bezprostredne provokujú samotný extrémizmus, či už v Maďarsku alebo v okolitých štátoch. Myslím si, že by si mali uvedomiť, že je to veľmi nebezpečná politika, a tak, ako sme ich aj dneska počuli, mali by prestať s týmito výmyslami.